Volgens mij is het feit dat we hier met zijn allen een standaard afspreken voor de bescherming van onze persoonsgegevens ook dé reden waarom u opnieuw in onderhandeling moet met de Amerikanen. Het is nog steeds een kwestie van tijd, totdat onze gegevensbeschermingsautoriteiten gaan handhaven of totdat de volgende rechtszaak bij het Hof wordt aangespannen. En niemand wil onze mobiele telefoons, onze andere equipments, op zwart zien gaan.